Zakaz lub ograniczenie prawa do przerywania ciąży stanowi formę instytucjonalnej przemocy wobec kobiet. Jest wyrazem nierównego traktowania kobiet i mężczyzn, dyskryminacji kobiet, naruszania ich godności, zdrowia oraz prawa do wolności od nieludzkiego i poniżającego traktowania. Hiszpania wraca do antyaborcyjnej retoryki, to ukłon w stronę kościoła katolickiego i próba odwrócenia uwagi od kryzysu i zastraszającego poziomu bezrobocia młodych. Zakaz aborcji, trzeba o tym pamiętać, jest atrybutem totalitaryzmu, obowiązywał w czasach hitleryzmu, stalinizmu i frankizmu. W Polsce jest restrykcyjna ustawa antyaborcyjna, jej efekty są żałosne jest kilkaset legalnych aborcji rocznie i 150 tysięcy nielegalnych.

Stanowią formę dyskryminacji ze względu na poziom zamożności, bo zakaz aborcji uderza głównie w kobiety biedne.